Hvala lepa, gospod, podpredsednik. Spoštovani gospod poslanec, za integracijo oseb s priznano mednarodno zaščito je pristojen Urad za oskrbo integracijo migrantov, ne več Ministrstvo za notranje zadeve. Zdaj, kar se tiče Salzburškega foruma, Salzburški forum se predseduje tako imenovanemu trojčku, Slovaška je je predsedovala, predseduje, no, do novega leta, mi predsedujemo do, prvega julija in naprej predseduje Avstrija. V tem, v tem v tem, tako imenovanem trojčku se postavljajo tudi prioritete, bom rekel, dela in vsebin, ki se obravnavajo na na na, samem na samem Salzburškem forumu. Zdaj, področje policijskega dela v skupnosti je pravzaprav, tema, ki se pravzaprav, uporablja, bom rekel, zdaj, tudi na tem zadnjemu forumu je bila. Moramo vedeti, da pravzaprav Slovenija s tem ni najbolj, bom rekel, ni neka, multikulturna skupnost, pa še vedno je. Moje usmeritve, letne usmeritve kot minister za notranje zadeve so pravzaprav ... zahtevajo od policije, delo v ... ali pa bom rekel, povečan obseg dela v lokalni skupnosti in moram povedati, da se kažejo že prvi učinki tega dela. Prej ste me pravzaprav, vprašali v zvezi s s, centrom v Metliki. Ne govorimo o nobenemu centru, migracijskem ali pa o sprejemnem centru, kot ga poznamo iz leta dva tisoč petnajst pa dva tisoč šestnajst, ampak govorimo o o, bom rekel, o nekem nekem, prostoru, kjer bo policija, lahko procesirala v večjem številu, ali pa bom rekel, ob navalu večjega števila ilegalnih, migracij v Republiko Slovenijo, ker bodo pravzaprav lahko lahko opravljali policijske, postopke identifikacije, in pa seveda še vedno poteka izmenjava, bom rekel, prejetih, ilegalnih migrantov, ki so zajeti na zeleni meji z, Republiko Hrvaško, v skladu s sporazumom in pravzaprav to, zaenkrat poteka, tekoče, tako da jaz tukaj ne vidim zaenkrat večjih, problemov. Moramo pa vedeti, katerakoli oblast, bo bo, bom rekel, na vladi ali pa katerakoli politična barva bo na vladi, se mora pravzaprav, pripravljati na na morebiten, povečan migrantski tok. Videli smo leta dva tisoč petnajst, ko jih je naprej prišlo septembra dva tisoč petnajst, pa je Slovenija že imela velike težave. Vemo, da jih je bilo vas v sredini oktobra, dva, tisoč petnajst, skoraj trinajst tisoč in pravzaprav, policija se mora pripravljati tudi na te stvari in, v Metliki in pa tudi drugje, ne pripravljamo nobenih drugih, bom rekel, velikih centrov ali pa, ne vem, kakšnih, bom rekel, sprejemnih centrov, ampak, samo tisto, kar policija rabi in to je prostor za identifikacijo. Hvala lepa.